Valószínű, hogy félreértette, amit mondtam, sőt azt is, ami a jelentésben van, sőt azt is, amit a biztos úr mondott. Amiről én beszéltem, éppen a hitelességnek a kérdése, amiről Ön beszélt, a kinevezés kérdése. Számomra fontosabb a statisztikák tartalma, mint az, hogy hány nő legyen esetleg egy

Ezért említettem, hogy fontosnak tartom, hogy meghallgassuk esetenként az Eurostat főigazgatóját arról, hogy milyen típusú rendszerbeli módosításokat szeretne a statisztikákban eszközölni, tartalmát illetően, adatgyűjtési módszerét illetően. Ezt fogadja el, ez egy együttműködés, ez egy kooperáció. Én bízom benne, hogy a biztos úr értette ezt.